La crisis financiera se ha incrementado debido a la existencia de complejos y extraños valores negociables que se vinculan a instrumentos derivados y a negociaciones fuera de los mercados oficiales, todo ello con el ánimo de conseguir altas rentabilidades a gran celeridad.

Pero, sobre todo, es imprescindible que la información ofrecida sea comprensible para los inversores, que han de tener pleno conocimiento para prestar libre consentimiento a los riesgos que asumen.